Face à la crise, une évidence, que dis je, une nécessité devenue inéluctable, celle d'innover, d'être créatif. À ce titre, je me réjouis du pas réalisé par le Conseil européen, un pas que j'espère être, à terme, un pas de géant nous menant vers une vraie gouvernance économique car, ne nous trompons pas, la simple coordination des politiques économiques restera insuffisante. Puissions nous parvenir à une véritable fédération budgétaire, non pas forcée par les circonstances, mais parce que nous l'aurions nous mêmes décidée.

Le renforcement du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, c'est une excellente chose, mais il n'y a pas de vraie discipline budgétaire sans sanction pour ceux qui y dérogent. Ces sanctions ont été renforcées, mais pas encore précisées, c'est un regret. Sinon, je vous dirai ma satisfaction, entre autres, par rapport aux orientations décidées, comme le fameux tableau de bord d'évaluation de la compétitivité, car c'est bien de cela qu'il s'agit renouer avec la compétitivité et la croissance durable pour tous. Saluons encore le projet d'instauration d'une taxe bancaire, l'acceptation d'une taxation des transactions financières, l'accélération de la réforme des réglementations financières. Monsieur le Président du Conseil européen, toutes ces décisions et orientations paraissaient il y a quelques mois, voire quelques semaines, irréalistes, illusoires, voire vraiment hypothétiques. Vous avez raison, c'est vrai, c'est un changement de culture profond, à l'échelle de la politique des petits pas européens.